Señor presidente, en primer lugar, quiero agradecer a todos los que han participado —los ponentes alternativos, los equipos, la Presidencia búlgara, la austriaca— el tener un Reglamento nuevo que va a poner a una agencia europea fundamental en marcha para los próximos veinte o treinta años. Hay que darse cuenta de lo que terminamos votando con importancia.